De aceea, este de apreciat realismul și abordarea rațională a autorului raportului, dl.

Este îmbucurător să constatăm, după zece ani de la stabilirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, o serie de progrese în combaterea sărăciei extreme, a foametei și a virusului HIV, chiar dacă aceste progrese nu sunt suficiente. Simultan cu identificarea punctelor critice în demersul de realizare a ODM, raportul Cashman prezintă alternative pentru stoparea risipirii fondurilor destinate asistenței pentru dezvoltare, printr o îmbinare complexă, dar echilibrată, a acțiunilor de ordin legislativ, financiar și a mecanismelor de piață. Vreau să subliniez, în primul rând, satisfacția de a fi citit în corpul raportului recomandarea adresată Uniunii Europene de a canaliza cel puțin jumătate din ajutorul acordat țărilor celor mai puțin dezvoltate și de a identifica grupurile cu situația cea mai dificilă în aceste țări, în special în ceea ce privește situația femeilor, a copiilor și a persoanelor cu handicap, precum și de a integra într un mod mai eficient interesele grupurilor vulnerabile în strategiile sale privind dezvoltarea. În multe zone, situația acestor grupuri este critică. Anul acesta, așa cum s a spus în septembrie 2010 la întâlnirea la nivel înalt a Națiunilor Unite, vom avea, sper eu, o perspectivă mai detaliată asupra situației în domeniul asistenței pentru dezvoltare.